Remise en cause des protections sociales et de l'indexation des salaires, liaison de la productivité et des salaires, baisse du pouvoir d'achat, augmentation de l'âge de la retraite ne sont que quelques exemples de la crise d'austérité qui nous attend.

Bien sûr, nous avons besoin d'une politique de responsabilité budgétaire et de rigueur, personne ne le conteste, mais nous ne devons pas faire peser tous les efforts sur les citoyens, qui représentent notre seule opportunité de pouvoir sortir de cette crise par le haut. Vous oubliez trop rapidement le secteur financier et bancaire qui doit aussi supporter les efforts indispensables, et surtout se responsabiliser.

Alors que 16 millions d'Européens sont au chômage, que les prix flambent et que les secousses spéculatives font trembler le continent, le Conseil fait porter la charge des sacrifices sur le travail et les travailleurs, non pas sur le capital, et c'est inadmissible.